Denn da hat man viel zu diskutieren, und da gibt es auch Benachteiligungen. Ich räume auch ein, in der Demokratie ist das manchmal so Man muss immer die Balance schaffen auch zwischen Mehrheit und Interesse für Minderheiten. Das gelingt manchmal nicht richtig.

Also gleich auch der Auftrag an die zuständigen Ausschüsse, sich noch einmal intensiv mit der Problematik zu beschäftigen. Zweitens, was mich etwas geärgert hat Ich musste ja einen sozialistischen Bildungsweg durchschreiten, und wahrscheinlich kann man Klassiker unterschiedlich interpretieren was der Vorredner, Kollege Meuthen, gemacht hat.

Meine zweite Bitte Wir sollten den Familienbegriff nicht ideologisch politisch missbrauchen.